Signora Presidente, onorevoli colleghi, a fronte di recenti cambiamenti climatici che determinano sempre più frequenti fenomeni atmosferici di eccezionale violenza nei nostri territori e anche di frequenti eventi sismici, considerato che in molti paesi europei si trovano centri urbani di elevatissimo interesse storico e artistico per l'intera Unione, alcuni dei quali sono geograficamente più esposti ai rischi di gravi danni cagionati dal maltempo e dai terremoti ricordo per l'Italia Venezia, Matera ma anche la città de L'Aquila ritengo che sia corretta la logica proposta dalla Commissione europea di un approccio non più soltanto emergenziale per la tutela del patrimonio storico e culturale europeo. Nel concreto penso che si debba intervenire ex ante per la messa in sicurezza di questi siti, effettuando innanzitutto un censimento degli stessi, su indicazione di ogni Stato membro, e creando una graduatoria delle località più importanti e a rischio, per poi disporre degli appositi studi sugli interventi necessari a prevenire i danni ambientali e sismici, quantificandone i costi e i tempi di esecuzione. Su tali basi va poi realizzato un piano strategico di salvaguardia, di iniziativa europea, da finanziarsi con i fondi che già abbiamo per la coesione, l'ambiente e le infrastrutture. Solo con un progetto globale di questo tipo l'Unione europea può davvero tutelare il proprio patrimonio culturale, storico e artistico.